Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani gospodje ministri, gospa ministrica za delo. Iz sporočila varuha človekovih pravic iz leta dva tisoč sedemnajst je razbrati nepravilnosti in kršenje pravic delavcev invalidov v zasebnih podjetjih ter v invalidskih podjetjih, ki prejemajo tudi subvencije države za zaposlovanje invalidov. Še posebej neprimerno je, da so delodajalci, nekateri delodajalci prejeli državne subvencije za zaposlitev invalidov in jih nato celo odpustili. Tako je dejansko po povzetku varuha nadzor nad invalidskimi podjetji bil ni bil ustrezen in je potekal prepočasi oziroma poteka prepočasi in zato ne varuje dovolj tam zaposlenih delavcev invalidov. Vprašanje za ministrico za delo, gospo Ksenijo, kaj boste na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukrenili, da zagotovite ustrezne delovne pogoje za delavce invalide v invalidskih podjetjih in preprečite kršenje njihovih pravic pri delu in pravico do dela. Hvala.